Je songe aux établissements bancaires publics internationaux, et notamment à la Banque européenne d'investissement. Je voudrais mettre sur la table deux sujets qui me semblent importants tout d'abord les normes comptables et l'opposition que nous avons, avec nos amis américains des États Unis, avec la juste valeur.

Enfin, si nous abordons, d'aventure, la question de la défaillance des États, je propose que nous nous interrogions sur la responsabilité des établissements de crédit et, notamment, la mise en cause des établissements de crédit pour soutien abusif d'un État en cas de difficultés financières. Je crois qu'il n'est pas normal qu'un établissement de crédit continue à prêter à un État qui ne respecte pas les règles du pacte de stabilité et de croissance.